ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra hvort það séu fyrirætlanir uppi um að tryggja þeim ríflega tuttugu þúsund íbúum landsbyggðar sem eru án háhraðanettengingar aðgang að slíkri nettengingu á næsta fjárlagaári ef svo er hver er sú áætlun skipt eftir landsvæðum tilefni þessarar fyrirspurnar eru margvísleg fyrst og fremst sú staða sem uppi er og kom fram í svari hæstvirts samgönguráðherra við fyrirspurn minni um það og laut að því hvaða sveitarfélög á landinu hafi háhraðatengingar og hver ekki hver sé íbúafjöldi þeirra sveitarfélaga sem ekki hafa háhraðatengingar sundurgreindar eftir sveitarfélögum á í svaraði hæstvirtur ráðherra skilmerkilega á þar síðasta þingi og kom fram að það voru tuttugu og tvö þúsund íslendingar sem ekki höfðu aðgang að háhraðanettengingu sem er mjög alvarlegt mál í þeirri búsetu og byggðaþróun sem á sér stað núna þegar fólk flykkist á milli landsvæða en aftur eiga sér stað fólksflutningar út fyrir hið eiginlega höfuðborgarsvæði út á jaðra svæðisins og má segja að mikið rót sé á þessum búferlaflutningum í dag heyrir það til algerrar grunnþjónustu líkt og vatn rafmagn og hiti þegar fólk velur sér búsetu það er aðgengi að háhraðanettengingu það er ekki hægt að bjóða börnum sínum unglingum eða heimilisfólki almennt upp á það að ekki sé aðgengi að háhraðanettengingu þar sem einfaldlega er verið að setja þær byggðir hjá ef litið er til atvinnumöguleika möguleika til fjarnáms og almennrar notkunar á netinu sem í dag heyrir til grundvallarþátta í daglegu lífi og allt byggist á það er mjög mikilvægt byggðanna vegna og þær byggðir sem ekki búa við háhraðanettengingu eru annars flokks þær eru settar hjá ég hef ítrekað skorað á hæstvirtan ráðherra að beita sér fyrir því að í gegnum okkar öflugu samgöngufyrirtæki með aðstoð hins opinbera verði öllum þessum byggðum veitt aðgengi að háhraðatengingu hvort sem er og víða að sjálfsögðu möguleiki í gegnum örbylgju þar sem ekki er fjárhagslega hagkvæmt eða mögulegt að leggja streng þannig að það má fara margar leiðir en þetta er eins og munurinn á kerru og hesti og stórvirkum vinnuvélum það verður að vera til staðar í nútímabyggð háhraðatenging þannig að því spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra þessarar spurningar og sums staðar í dag þar sem einkafyrirtæki eins og emax ábótinn og fleiri eru að setja upp örbylgjutengingar og er mjög vel og ágætlega gert það er einkaframtak þeirra og það ber að byggja undir og styðjast við þessi fyrirtæki sem fyrir eru og eru að bjóða dreifbýlinu má staðar upp á örbylgjuna en alla vega það að öllum þessum íbúum og öllum þessum landsvæðum bjóðist þetta gegn sambærilegu verði og íbúum þéttbýlisins og með einhverjum hætti sambærilegum gæðum og sambærilega öflugum tengingum